Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Erweiterung von Frontex und die Begründung eines europäischen Küsten und Grenzschutzes bedeuten tatsächlich eine fundamentale Entscheidung für die Europäische Union. Über viele Jahre hinweg haben die Mitgliedstaaten verhindert, dass der Grenzschutz an den Außengrenzen ein europäischer sein soll. Viele Jahre lang mussten wir zum Teil zusehen und auch darüber diskutieren, dass dort, wo Überforderungen bestehen, dort, wo besondere Krisenfälle bestehen, dort, wo ein Mitgliedstaat allein es nicht schaffen kann, ein besseres Management eine gemeinsame Intervention notwendig sind und dass sie eine Größenordnung haben müssen, die eine effektive Hilfe darstellt für den jeweiligen Mitgliedstaat. Heute sind wir so weit, dass wir eine entsprechende Entscheidung haben. Der Trilog ist sozusagen fertig, und ich beglückwünsche auch, meine Herren Kommissare, die Kommission dazu, dass sie den Mut besessen hat, zum ersten Mal immerhin auf 1500 Personen zu gehen. Denn wenn man ein effektives Grenzmanagement haben will und einen Krisenfall hat, dann kommt man in der Tat nicht mit 10, mit 20 oder mit 50 erfahrenen Grenzbeamten oder denjenigen, die Spezialisten auf diesem Gebiet sind, zurecht, sondern dann braucht man eine Größenordnung, die erstens schnell, effektiv, gut organisiert und auch mit einem Grundstamm bei Frontex

Ich wünsche mir, dass die Mitgliedstaaten, die heute nicht da sind, ebenso schnell reagieren, wie es auf dem Papier steht, denn es würde der Glaubwürdigkeit der Europäischen Union und der Effizienz des Schutzes ihrer Außengrenzen dienen.